Vorbim astăzi despre Solomon, un tânăr de 25 de ani, originar din Eritreea, care a trăit momente groaznice.

Într un secol al civilizației și dezvoltării, unii oameni sunt tratați cu o barbarie extremă de semenii lor.

Solomon a reușit să scape de răpitorii săi, însă este, în continuare, în pericol. În situații similare se găsesc sute, poate mii de anonimi care au fugit de conflictele din țara lor, căutând refugiu în altă parte și au căzut în mâinile traficanților de ființe umane.